Mamy obowiązek bycia realistami i warto przy tej okazji zobaczyć, jak wyglądały poprzednie sprawozdania, jak wyglądały głosowania i czym kończyło się przyjęcie poprzednich sprawozdań. Prawdopodobnie w pewnym sensie będziemy mieli identyczną sytuację, czyli przyjmiemy sprawozdanie, z pewną satysfakcją odnotujemy pewnego rodzaju postęp, natomiast to, co będzie kluczowe, to ten dzień następny, czyli dzień realizacyjny. Muszę powiedzieć, że w Parlamencie Europejskim dziś de facto debatujemy nad trzema zagadnieniami jednocześnie Nad tworzeniem wspólnej polityki obronnej praktycznie na nowo po doświadczeniach na Krymie, po doświadczeniach na Ukrainie, po doświadczeniach związanych z emigrantami i z terroryzmem. Po drugie, zwracamy uwagę, jak potrzebna nam jest nowa technologia, własne programy badawcze, własne wzmacnianie przemysłu obronnego i jak istotna jest ta nowa technologia do poprawy bezpieczeństwa nas, Europejczyków.

Bez wątpienia to, o czym mówimy dziś, nie zastępuje NATO, nie jest dublowaniem funkcji, jest właściwym, tym dodatkowym komponentem, który ma budować politykę bezpieczeństwa. I ostatnia rzecz to, co mnie martwi na sali. Za często polityka bezpieczeństwa jest utożsamiana z polityką obronną.